Die Nichteinreise eines arabischen Königs zum G20 Treffen schaffte es zur Spitzenmeldung, das monatelange Arbeiten der Vereinten Nationen versinkt in medialer Nichterwähnung. Das Erste bringt unstrittig bessere Fotos. Alleine das Zweite führt zu den Lösungen, die wir brauchen, um unseren gemeinsamen Herausforderungen zu begegnen, um in Frieden und gegenseitigem Ausgleich miteinander zu leben. Die SDGs, das Pariser Klimaschutzübereinkommen, Bemühungen um das Schaffen eines Regulierungsrahmens für die Umstrukturierung von Staatsschulden oder für einen gerechten und geregelten Handel in globalen Wertschöpfungsketten oder allgemein die weitere Verrechtlichung unserer internationalen Beziehungen sie alle sind nur über kontinuierliche fokussierte Arbeit zu erreichen. Wo diese nicht stattfindet, werden sich immer mehr Staaten den gemeinsamen Regeln entziehen und alleine ihre Interessen nach vorne stellen. Hier liegt die gemeinsame Verantwortung auch von Kommission, Rat, Mitgliedstaaten und EP. 2018 muss unsere Entschließung endlich stärker Schwerpunkte setzen und sich daran messen, dass Diskussionen in der UNO oftmals bereits viel weiter sind als unsere Positionen.